Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Sud Sudan la guerra civile iniziata nel 2013 sta ormai largamente degenerando in direzione di un probabile genocidio. Ormai gli omicidi etnici e i discorsi sulla retorica etnica dei leader politici sono all'ordine del giorno, violenza sessuale, stupro, stupro di gruppo, rapimento di donne e ragazze e schiavitù sessuale sono tecniche largamente utilizzate come armi di guerra.

condanniamo in questa risoluzione l'attuale stato della situazione e chiediamo fermamente che si arrivi a un cessate il fuoco, che l'Unione europea e tutti i suoi Stati membri si impegnino fortemente per fermare i massacri da parte di entrambe le fazioni, riaprire i corridoi umanitari e arrivare a una vera cooperazione pacifica.